und von wem sie begangen wurde. Das hat nichts mit Einmischung in nationale Angelegenheiten zu tun!

Es kann nicht sein, dass die Wahrung der Menschenrechte Menschen gewissermaßen zum Todesurteil führt.

Ich persönlich erwarte auch hier einen ehrlichen Umgang mit Menschenrechtsfragen.

Das wollen wir ändern, und das wollte ich auch hier sagen!